Swoboda przepływu osób, kapitału czy usług stała się fundamentem wspólnego rynku, ale 60 lat temu i kilka dekad później wszyscy ci, którzy działali na rzecz Wspólnoty, nie mogli przypuszczać, że taką wagę dla rozwoju

Dzisiaj do tego katalogu wspólnego rynku powinniśmy właśnie dołożyć swobodę przepływu danych.

Mało tego, są barierami rozwoju firm europejskich już nie tylko cyfrowych, ale właściwie wszystkich, które funkcjonują w gospodarce. Są także barierą ograniczającą naszą konkurencyjność w skali globalnej.

Po drugie, oczywiście serdecznie gratuluję sprawozdawczyni, a po trzecie, uważam, że potrzebujemy dalszych właśnie tego typu rozwiązań, które będą pogłębiały integrację Unii Europejskiej.